Solicit, de aceea, începerea imediată a negocierilor pentru Directiva privind abuzul de piață, în mod special, asupra sancțiunilor penale pentru manipularea pieței. Prin sancționarea severă a utilizărilor abuzive a informațiilor financiare se va îmbunătăți integritatea aceastei piețe și nivelul de protecție al investitorilor.